Wir haben eigentlich zwei Minuten vorgesehen. Ich bitte um Nachsicht, dass ich diejenigen nicht berücksichtige, die in der heutigen Debatte schon gesprochen haben.